Voorzitter, honderdduizend mensen hebben baat bij het Europees beschermingsbevel, zoals Rasja, die met haar kinderen naar Spanje wil gaan. Als het straatverbod dat haar in Nederland heeft, niet met haar meereist naar Spanje, zal zij daar aangeschoten wild zijn en haar kinderen óók, als de Spaanse overheid datzelfde straatverbod niet erkent of handhaaft.

Deze bescherming geldt ook voor de strijders voor het vrije woord. Zij moeten in andere Europese landen kunnen spreken zonder dat hun bedreigers daar in het publiek zitten. Dat kan met het Europees beschermingsbevel, een prachtig initiatief dat op steun kon rekenen van de Nederlandse regering. Met de nieuwe coalitie is hun positie helaas 180 graden gedraaid vrouwen, mannen en kinderen die dagelijks in angst moeten leven, worden keihard in de steek gelaten. Het kan gewoon niet dat iemands veiligheid stopt bij de grens. Omwille van honderdduizend mensen zeg ik nu ja tegen het Europees beschermingsbevel. Ik verwacht van alle regeringen, ook die van mijn eigen land, dat zij alles zullen doen om de veiligheid, bescherming en vrijheid van de burger te versterken, opdat alle mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven.